Herr Präsident, Herr Kommissar Borg, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich bisher zu den delegierten Rechtsakten bei der Agrarreform gehört habe. Es entspricht meiner Ansicht nach nicht den politischen Beschlüssen von Luxemburg, und deshalb sind wir so skeptisch geworden, Herr Kommissar.

eine Ablehnung empfohlen wurde. Ich bin der Meinung, dass der Vorschlag der Kommission hier und gerade hat es die Kollegin Ayuso schon angesprochen zu stark zusammenfasst.

Es besteht auch aktuell kein Handlungsbedarf, dass wir diese Sache schnell zum Abschluss bringen. Das bisherige System hat sich weitgehend bewährt.